Nachdem die Thematik abgeändert worden ist, hat diese Anhörung stattgefunden.

Also die Frage ist Machen wir hier einen Wahlkampfmanöver, dann verschieben wir die Abstimmung, oder machen wir kein Wahlkampfmanöver und arbeiten unsere Agenda ab, dann stimmen wir heute ab.